Niciodată ceva nu dispare dacă este menționat într un raport. Extremismul este o amenințare, însă nu este o abordare deloc europeană să considerăm comunități întregi ca fiind extremiste, atâta vreme cât doar reprezentanți ai lor se manifestă în acest sens.